Herr Präsident! Herr Ministerpräsident! Sie haben die Ungleichheit innerhalb der Europäischen Union beklagt und viele Sprecher auch. Aber wir haben die Ursache nicht genannt Der Euro hat beispielsweise dafür gesorgt, dass die Ungleichheit größer geworden ist. Die Kommission ist dafür ein Beispiel Die Kommission hat festgestellt, dass die Spaltung Europas durch den Euro größer geworden ist.

Die erste Frage richtet sich an Sie direkt Der französische Staatspräsident Macron hat in seinem jüngsten Aufruf für einen Neubeginn in Europa gesagt Wie können wir ohne den Euro, der die gesamte EU stark macht, den Krisen des Finanzkapitalismus widerstehen?

Die Dänen haben sich in einer Volksabstimmung gegen den Beitritt zur Währungsunion entschieden. Die Schweden ebenfalls das ist aber im Vertrag nicht vorgesehen. Das ist eine Vertragsverletzung, und ich frage die Kommission, wie sie mit dieser Vertragsverletzung durch Schweden umgeht.